Pane předsedající, tato zpráva a zelená kniha Komise jsou správným vykročením po 4 letech diskusí o tom, jak regulovat neregulovatelné.

Přesto je nutné hledat společné způsoby, jak chránit spotřebitele před podvody, bojovat účinněji proti praní špinavých peněz a chránit mladistvé před gamblingem, a to na evropské úrovní. Podporuji v rámci této etapy i respektování odlišných národních přístupů s tím, že subsidiarita nesmí bránit těsné spolupráci při odhalování trestných činů, ale ani být záminkou protekcionismu.